In Laos werden große Landflächen an chinesische und vietnamesische Firmen verpachtet, ohne dass die Bevölkerung gefragt oder angemessen entschädigt wird. Umso lukrativer sind diese Pachtverträge für die kommunistischen Machthaber.

Diplomaten mögen zwar eine zaghafte politische Öffnung in diesem kommunistischen Staat sehen, doch dieses Beispiel zeigt eindeutig Es handelt sich nach wie vor um eine Diktatur was übrigens die EU in Millionenhöhe unterstützt. Solche krassen Verletzungen elementarer Rechte der laotischen Bevölkerung wie die Zerstörung der Lebensgrundlage durch Landraub, Unterdrückung der Meinungsfreiheit müssen bei den nächsten bilateralen Verhandlungen zwischen der Union und Laos eindeutig auf die Tagesordnung, und das hart, mit Nachdruck.